Voorzitter, ik had toch nog even een paar nabranders. Ik wil graag wat meer weten over het verschil tussen het Commissievoorstel en het voorstel van het EP, dat u zegt te verwelkomen. Dat is heel erg fijn.

Daar sta ik helemaal achter. Dat is heel erg belangrijk.

Er waren oorspronkelijk efficiëntiedoelstellingen gesteld. Die zijn er allemaal uitgehaald.

We hadden gepleit voor een stortverbod dat is inmiddels gematigd. Alleen zou ik ook graag zien dat wat het afval betreft wat u ook heel erg belangrijk vindt dat we inderdaad boven op dat afval blijven zitten om het te kunnen verwerken.

En bovendien wie gaat het allemaal coördineren?